Naszym celem są czyste, wolne od trucizn powietrze, innowacje ekologiczne, ochrona kapitału naturalnego, nowe, proekologiczne technologie.

Trucizny emitowane do atmosfery działają lokalnie i ich uśrednianie przez włączanie terytoriów zamorskich, tj.

elastyczność w naliczaniu, to ewidentny przekręt. Istotne jest aktualizowanie limitów emisji tlenków azotu na rynku używanych samochodów z silnikiem Diesla, zwłaszcza w krajach Europy Środkowo Wschodniej. W projekcie pominięto emisje niezwykle zatruwające lokalną atmosferę, tj. niską emisję, a także groźne dla zdrowia nanocząsteczki.